Señora Presidenta, quería traer a la atención de esta Cámara el caso de las inundaciones catastróficas que se han producido recientemente en mi región, Aragón, tanto en la zona de la Jacetania como en el Alto Gállego, las Cinco Villas, la Hoya de Huesca, Los Monegros e, incluso, en la capital, Zaragoza, con daños cuantiosos en hasta ciento cinco municipios, y que han afectado gravemente a carreteras, viviendas, cultivos, ferrocarriles, pistas, colegios y otros establecimientos públicos, con un coste estimado, de momento, de más de veinticuatro millones de euros. En estos momentos en que la crisis económica y la sequía están afectando gravemente a Aragón, mi región, esta nueva catástrofe añade más desolación y desesperanza. De ahí que consideremos que el Gobierno regional del PP no ha actuado con coherencia, ignorando la acción de los alcaldes y, en cambio, sí que debería, de manera urgente e inmediata, solicitar las ayudas europeas del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea.